atroces violaciones de los derechos humanos, como nos acaba de recordar el comisario, y un país destruido. En un entorno particularmente inquietante tenemos la retirada de los Estados Unidos

los presidentes de Rusia, Irán y Turquía se reúnen el próximo jueves en Sochi

Y en cuanto a la Unión Europea, señor comisario, es muy difícil ir más allá de nuestra estrategia común, de apoyar las conferencias internacionales y de movilizar los importantes recursos que nosotros hemos movilizado, de apoyar los esfuerzos del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas y su hoja de ruta.